Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, comme l'a bien décrit Mme Mogherini, l'organisation des élections en Bolivie, les doutes sur la validité des résultats et, enfin, le départ forcé d'Evo Morales vers le Mexique ont ouvert une période d'incertitude et de tumultes que nous déplorons.

Personnellement, je suis favorable, comme l'Union l'a fait à de nombreuses occasions, à l'envoi d'une mission d'observation pour garantir la transparence du processus électoral.